virðulegi forseti í þessu máli vil ég fá að vera algjörlega skýr ég hef stutt stjórnlagaþing ég hefði helst við fá bindandi stjórnlagaþing en ég taldi að ráðgefandi stjórnlagaþing væri betra en ekki neitt þessi afstaða mín hefur endurspeglast í stuðningi mínum við tillögu ályktun um stjórnlagaþing á flokksþingi framsóknarmanna tvö þúsund og níu hún hefur endurspeglast í því að ég var flutningsmaður að frumvarpi sem framsóknarmenn lögðu fram níu og það endurspeglaðist líka í minni afstöðu þegar ég studdi þetta mál hér sem þessi kosning til stjórnlagaþings byggðist á það sem ég vil líka taka fram er það að þessi afstaða mín er ekki vanhugsuð þessi afstaða mín byggðist einmitt á vandlega ígrunduðu máli hún byggðist á mjög vandaðri vinnu innan

við það að leggja fram þessa ályktun um stjórnlagaþing hófst fyrir bankahrunið heldur að hún byggist á reynslu framsóknarmanna á því að reyna að gera grundvallarbreytingar á stjórnarskránni hérna innan alþingis formaður hópsins okkar um íbúalýðræði var fyrrverandi þingmaður og ráðherra jón kristjánsson sem var formaður nefndar um breytingar á stjórnarskránni reyndi þar ítrekað að koma í gegn ákvæði sem hefur verið okkur framsóknarmönnum mjög hugleikið um það að auðlindir eigi að vera í þjóðareigu sem er annað frumvarp sem við framsóknarmenn lögðum fram hér á alþingi ég held að það liggi alveg fyrir og hefur komið fram að það urðu mjög mikil átök á milli framsóknarmanna og sjálfstæðisflokksins í því stjórnarsamstarfi og lá á tímabili við því að stjórnarsamstarfinu yrði slitið vegna andstöðu sjálfstæðisflokksins við því að þetta ákvæði færi inn í stjórnarskrána ég hins vegar fagna því þeim málflutningi sem hefur verið viðhafður hér í dag frá hendi sjálfstæðsimanna að þeim hefur snúist hugur í því máli og ég tel að þegar tillögurnar koma fram hjá því stjórnlagaþingi sem mun vonandi taka til starfa í þá hugsanlega að einhverju leyti breyttu formi að þá muni þær tillögur svo sem og líka um styrkingu þrískiptingar valds að ráðherrar fari af þingi og ýmislegt annað sem ég mundi vilja sjá breytt í stjórnarskránni og ekki hvað síst aukið beint lýðræði